Hvala lepa, predsednik zdaj jaz sem optimist, no, jaz verjamem v moč parlamentarne razprave, kar pomeni, da da so poslanci samostojne osebe, ki ko sedejo za poslanske klopi, se odločajo na podlagi argumentov, ne pa na podlagi partijske discipline oziroma na podlagi tega, ker jim izvršilna veja oblasti zaukaže. Parlamentarna veja oblasti je druga veja oblasti in mislim, da se moramo poslanci to zelo dobro zavedati praktično iz vseh poslanskih skupin sem slišal pritrdilo temu, da so invalidske pokojnine prenizke, praktično od vseh, bilo je veliko zamegljevanja in iskanja razlogov, zakaj nekega predloga ne bi potrdili, ampak, v glavnem se vsi strinjamo, daj da je temu tako, spomnite se razprave, mislim da iz novembra, ko je bila na mizi, ko je bil na mizi predlog, da se dvigne denarna socialna pomoč, in sicer na raven tristo dvaindevetdeset cela petinsedemdeset evrov, in ključni argument ali pa glavni argument vlade in predlagateljev je bil ravno ta, da je to minimum od minimuma za sicer nedostojno, ampak še življenje v Republiki Sloveniji, pod to je nesprejemljivo, verjetno se v tem vsi strinjamo, pot tem zneskom je nesprejemljivo, zdaj pa prihajamo do ene zanimive situacije nekdo, ki ne dela pa nima niti enega dneva delovne dobe, dobi tristo dvaindevetdeset evrov, nekdo, ki zaradi svoje invalidnosti ne more delati, pa ne dobi tristo dvaindevetdeset evrov povejte, zakaj smo poslanci poklicani na tem svetu, zato da to neskladje uravnamo in spravimo v normalne okvire, kolikor se da, in vsi se tega zavedamo, tudi vlada se tega zaveda, ampak zdaj manjka samo še tista druga stvar, samostojnost poslancev, da bi ravnali tako, kot je prav, ne tako kot eksekutivna veja oblasti reče, ampak tako, kot je prav, tako kot so tisti, ki so vas izvolili, rekli, veste veste, kakšno situacijo imamo danes, tako situacijo da se nekdo utaplja pred nami v morju, utaplja se, ne vizualizirajte to, utaplja se pred nami, mi želimo skočiti notri in utapljajoče se ga utapljajoče utapljajoče se se pravi tistega, ki se utaplja, rešiti pa pride zraven državni sekretar na ministrstvu za delo, ne, in nam reče: "Veste, kaj, tamle je pa znak, da je prepovedano plavati, tamle je pa znak, da je prepovedano plavati," poleg tega pa še doda, "tako ali tako čez dve uri in pol pride trajekt, ki ima rešilni čoln." In vi bi pa gledali, torej trajekt je sistemska rešitev, ne, je sistemska rešitev, ker ima rešilni čoln, znak, da je prepovedano plavati, pa kljub temu je plaval in se utaplja, ne, sam si je kriv, je pa to, da bo sprejetje tega predloga prineslo nove krivice, ma dajte mi, no, rešilo bo deset tisočim ljudem deset tisoč ljudem krivice, ki se jim z vsakim dnem, z vsakim mesecem dogaja, kot sem rekel, pravimo, da je tristo dvaindevetdeset minimum, tukaj imamo pa tiste, ki ne morejo nič, k ne morejo delati, ker so invalidi in jim je treba zagotoviti teh tristo dvaindevetdeset evrov. Tule imam poročilo odbora predlogu zakona o spremembi zakona o socialnih varstvenih prejemkih, torej o tistih denarni socialni pomoči, o kateri ste razpravljali novembra, da se dvigne na tristo dvaindevetdeset evrov, avm prebral samo neke izjave iz tisti iz tistega časa, citiram, člani odbora so opozorili, da je potrebno poskrbeti tudi za druge ranljive skupine prebivalca, ki imajo najnižje prejemke, nizke pokojnine, invalidske pokojnine, a ste govorili to takrat, ste, mi to predlagamo, naprej, s strani poslanske skupine Liste Marjana Šarca je bil predlagan sklep o zagotovitvi ustreznega odhodka na raven minimalnega dohodka. LMŠ je že sama takrat ugotovila, da so pokojnine nižje od tega, da je treba to dvigni, takrat ste to predlagali, to ste predlagali v nekem drugem zakonu, mi smo to predlagali zdaj tudi na podlagi tega, kar ste vi takrat rekli ob tisti razpravi novembra. Predstavnica poslanske skupine Socialnih demokratov je povedala, da njihova poslanska skupina predlogu zakona ne bo nasprotovala, zavedajo pa se, da ob tem prihaja do nesorazmerij, je opozorila na nesorazmernost torej, pa je kljub temu potrdila ta zakon in dodala, prav tako je potrebna sprememba zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ravno zaradi teh razlik, ki pri tem nastanejo, mi smo tu pripravili in smo vložili v proceduro. Naprej je bila pa še razprava glede amandmaja poslanske skupine SDS, ko smo želeli že v tisti fazi to rešiti, s katerim je predlagan potreben uskladitveni dodatek za upokojence, je večina razpravljavcev menila, da je potrebno različne tematike urejati z različnimi zakoni, v tem primeru zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, zato amandma ni dobil podpore, torej zato takrat ste rekli, da zato, zdaj smo to dali v zakon o invalidskem in pokojninskem zavarovanju, kaj pa zdaj pravite? Vse argumente iz razprave, ko ste dvignili socialne prejemke, smo uporabili, zato da smo pripravili ta zakon, in če bi sledil po tistih besedah takrat, je danes jasen ja z vaše strani za ta predlog zakona ne pa ne. Pa pojdimo na to kdaj izvršilna veja oblasti, torej vlada, pravi, zakaj oni vam nalagajo, da ne podpreti tega predloga zakonov. Vlada Republike Slovenije se zaveda težkega socialnega položaja, nekaterej, na katerem so nekateri prejemniki invalidske pokojnine, se zaveda in pove, da samo nekateri, torej ne vsi, nekateri, če so nekateri, je sistemskost ali nesistemskost, ljuba vlada, to je nesistemskost, če dopuščate, da so nekateri prejemniki invalidske pokojnine v zelo težkem položaju, težjem, kot bi si mi lahko privoščili, je to nesistemskost in je nesistemskost puščati, da je tako, ne pa nasprotovati rešitvi, ki to odpravlja, vendar pomeni, da problematike ni primerno reševati parcialno zgolj za nekatere posameznike znotraj sistema. Še enkrat, utaplja se, utaplja se z dvesto petdeset evri na mesec invalid, ki ne more delati, vi pa pravite, znak je, da itak ne sme plavati tukaj, pa še pomoč pride čez dve uri s trajektom. Naprej, nasprotuje predlogu zakona, ker le-ta ruši razmerja, ki so vzpostavljena pri višini priznavanih pravic in to na neustrezen način, ma dajte, no, deset tisoč ljudi pri korpusu šeststo petdeset tisoč upokojencev, to ruši sistem, manj kot dva odstotka jih je, pa to ruši sistem, v ničemer ne ruši sistema, vzpostavlja ga, vzpostavlja ga, ker dviga ali pa vrača dostojanstvo tistim, ki ste jim ga vzeli zaradi tega, ker imajo nedopustno nizke prihodke, na kar vsi tu v tej dvorani pristajajo, naprej vlada še meni, da ni smiselno niti pravično dvigovati pravic zgolj nekaterim prejemnikom pravic iz zavarovanja, temveč je potrebno najti ustrezno rešitev za vse prejemnike na način, ki bo ohranjal ustrezna razmerja med temi upravičenci. Pod črto dajmo razpravljati, dajmo ne nič narediti, dajmo počakati, da je to res, priča izjava državnega sekretarja Božiča, ki pravi, da se oblikuje delovna skupina, da se bojo osvajala pogajanja, velika razprava, da bojo izračuni, da ne bo napak, krasno super, ampak medtem se človek utaplja, medtem se človek utaplja, ko ste sprejemali tik pred volitvami, vi ste bili državni sekretar na ministrstvu za finance, denarno socialno pomoč, takrat ste takole naredili en dva tri, en dva tri, zakon je prišel, kar je Levica predlagala, in ste vi sprejeli en dva tri brez razprave, ni bilo nobenih računov, prej ste rekli, da tega ne boste podprli zato, ker bi to, da morate dobro premisliti, da se ne bi zgodila kakšna dodatna krivičnost, glejte, tukaj se zgodila krivičnost zaradi tistega predloga takrat, pa niste nič pomišljali, danes pa za deset tisoč ljudi ne želite reagirati, pravite, da je treba dobro premisliti, da ne bo prišlo do kakšne krivičnosti, krivičnost se dogaja danes, zdaj v tem trenutku vsak mesec, ko ne uravnavate oziroma ko ne dvignete teh minimalnih invalidskih pokojnin na raven vsaj tistega minimuma, ki ste ga sami dorekli tu v državnem zboru pri denarni socialni pomoči. Naprej, v kolikor bi se za vse invalidske upokojence določilo prejemanje invalidske pokojnine v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka, bi se porušila razmerja, ki obstajajo pri pravicah iz pokojninskega invalidskega zavarovanja, kar pa ni ustrezno, a dajte, no, ni ustrezno to, kar je zdaj, to ni ustrezno, zakaj ste vi zaradi zakonov ali zaradi ljudi? Vi ste za to, da predlagate zakone, ki jih tu v državnem zboru sprejmemo za ljudi, ne pa da spreminjate zakone oziroma ne spreminjate zakone, zato ker pravite, da to ne bi bilo ustrezno, čeprav je rezultat teh zakonov neustrezen, pa to si moramo priznati, rezultat je neustrezen in treba ga je rešiti, človek se utaplja, še enkrat povem. Naprej, pravite, Vlada Republike Slovenije, da so prejemniki invalidskih pokojnin ne štejejo za brezposelne osebe, zato ne more biti prjalni zavod za zaposlovanje, saj invalidsko pokojnino prejemajo ravno iz razloga, ker zaradi nastopa invalidnosti niso več zmožni za delo v obsegu, da bi se svojim delom še lahko zagotavljali sredstva za preživetje. Torej so odvisni zgolj od svoje pokojnine, od socialne države, vi pa deset tisočim tega ne date, to je vaša odgovornost oziroma, spoštovani poslanci, to je naša odgovornost, ker vlada je tukaj odpovedala, to je naša odgovornost, mi smo tisti, ki smo zdaj očitno poklicani, da pač te krivice rešimo, zdaj pa spoštovana vlada, mi pa razložite ta stavek v vašem mnenju, ki zavrača ta predlog zakona, ki ga pa res ne razumem, saj upam, da ga ne razumem, ker drugače ste pa zgubili vse moje spoštovanje, no, to pa res, pa ga bom prebral, ne vem tudi kolegi če vi to razumete, nenazadnje pojasnjujemo tudi, da ni nujno, da nekateri posamezniki resnično niso sami krivi, da niso imeli zadostne pokojninske dobe, ker je pri njih nastopila invalidnost in tako naprej, a hočete reči, da so invalidi sami krivi, da nimajo dovolj pokojninske dobe, ste to hoteli reči, ali kaj, pa ste zavili v trikratni nikalnico, razložite mi ta zakon, kaj ste s tem zakon hoteli povedati, zakaj ne podpirate tega zakona, oprostite, če ste, če ste na to nakazali, ste šli pa močno preko meje, močno preko meje, še posebej zato, ker vi osebno pa tudi ministrica prihajate iz tako imenovane moralno-etične bivše vlade, zdaj pa mogoče, na kar je o pozoril tudi državni sekretar Božič, ko je rekel, mogoče je pa dobro, da je opomnik za koalicijo od LMŠ-ja prišel tudi ostalim poslancem, ja, na neki način je dobro, ne, morda glede na to, da vse vaše sugestije vlade koalicijski poslanci upoštevajo, da bojo tudi v naprej bodoče upoštevali in bodo vse opomnike za zakone, ki se jih predlaga, poslali tudi nam ostalim poslancem, da bomo videli, kakšen mindset, kako razmišljajo koalicijski poslanci, bo to kar dobro, tako da ja, se priporočam za isto, ampak preletimo, no, še ta opomnik, ki ste ga dobili za za za današnjo odločanje, zato da bi upravičili svoj glas, ne, predlogu oo o spremembi pokojninske zakonodaje, torej da bi tudi invalidski upokojenci dobili vsaj tisti minimum tristo dvaindevetdeset evrov. Pravite takole: zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju iz leta dva dvanajst je predstavljal sistemsko rešitev, v mesnem času se je še dopolnjeval, a se ni nikoli dotaknil urejanja invalidskih upokojencev, prihodki le-teh so bistveno manjši od višine mesečnega prihodka, ki meji na prag revščine. A čutite težo teh besed, prihodki le-teh so bistveno manjši od višine mesečnega prihodka, ki meji na prag tveganja revščine. To ste izvedeli tudi iz opomnika, koalicijski poslanci, pa kaj boste prisluhnili vladi, k vam reče, da tega potem ne rešiti, boste prisluhnili vladi, ko vam v vašem opomniku jasno povejo, da ti ljudje s temi sredstvi ne morejo živeti, še enkrat, utapljajo se, sami to ugotavljali, naprej, dogovorjeno je bilo tudi, da ministrstvo za delo družino in socialne zadeve pošljejo argumente proti predlaganemu zakonu. Njih morate prositi, vlado, da vam pošljejo predloge, ki jih boste vi tukaj uporabili, da boste nasprotovali temu zakonu, pa kaj ste vi samostojna veja oblasti ali ste podaljšana roka vlade oziroma ministrstva in ali si sami ne znate izmisliti argumente proti in morate zato spraševati eksekutivno vejo oblasti, torej vlado, da vam pošlje te argumente glejte, to je, oprostite, ampak to je poden parlamentarizma, to je poden parlamentarizma, da morate vlado sporočevati za argumente, ki jih naj tukaj uporabljate proti predlogu zakona, ki rešuje deset tisoč ljudi in nima ne barvne oznake oziroma se je ne da vezati na eno ali drugo politično opcijo. In kaj je zdaj ministrstvo naumilo, res naumilo, recimo, zakaj kaj bi lahko vi povedali po predlogu ministrstva danes tukaj predlagane rešitve bi rušile razmerja, ki so vzpostavljena pri višini priznavanja pravic, ampak spoštovani, govorimo o minimalnih standardih, po standardih, v katerih smo se že vsi uskladili, da pot to ne more iti, nekateri so pa še vedno pod tem, ta argument je prazen, predlog bi pomenil uvedbo uravnilovke v pokojninskem sistemu, a veste, kaj pomeni uravnilovka, uravnilovka pomeni na ena vzgor, torej da nihče ne presega tega, na od spodaj so minimalni standardi, vsi se strinjamo za minimalne standarde, ki so jih upravičeni tudi invalidi, ne samo brezposelni, ampak tudi invalidi, tudi ta argument je prazen, recimo posamezniki, ki nimajo statusa delovnega invalida v primeru izgube zaposlitve nimajo nobenih prejemkov iz pokojninskega sistema, vse dokler ne izpostavijo izpolnijo pogoje v starosti, kljub temu da so morebiti socialno ogroženi in so plačevali v sistem dolgo obdobje. A ves kaj, oni imajo eno bistveno prednost, zato je to neprimerljivo, oni niso invalidi, oni niso invalidi, bistvena prednost, in če gremo naprej, to ste pa danes uporabljali ste kupili argument, ki vam ga je vlada pripravila, na konkretnem primeru bi to to pomenilo, da je nekdo, ki je v pokojninsko blagajno prispeval dvaintrideset let pred invalidsko upokojnino upokojitvijo, drugi pa samo eno leto, v primeru upokojitve pri enaki starosti bi bil prvi prikrajšan ker je dvaintrideset vplačeval, ta pa samo eno leto, pa je invalidske pokojnine. A veste kaj kruta resnica, da bi ta drugi vse dal za to, da bi dvaintrideset let vplačeval, vse bi dal, verjemite, vse, in je prikrajšan za to, ker je lahko samo eno leto vplačeval, nekateri še celo nič, nekoga, ki ni nič vplačeval v to, in vem, kako je to, veste, to niso tako enostavne zadeve, in na takole jezik spravi zakon, ki ga je nujno sprejeti, je, oprostite, ali pa bom takole rekel, ga najlepše povzame ta beseda, ki pa pod odstavkom oziroma naslovom argumenti proti sprejetju zakon zapiše, ne vem. Poslanska skupina LMŠ v svojem opomniku in se bere takole: predlog zakona, ki ga imamo pred seboj, manifestira neenakost, a si vi predstavljate, ta to izrazoslovje, predlog zakona, ki ga imamo pred sabo, manifestira neenakost, glejte, manifestira neenakost, to, kar imamo danes, da ima invalidsko upokojeni, ki je vsaj nekaj časa plačeval ali pa tudi če ni nič plačeval, ker je, kot sami ugotavljate, nezmožen za delo, ne more nič spremeniti, odvisen samo od socialne države, je invalid nižjo pokojnino kot nekdo, ki ne dela, pa je delovno sposoben, pa bo lahko delal, to je sistemska neenakost, to je tista neenakost in to je manifestacija, da ohranjamo tak sistem, manifestacija neenakosti in to je treba rešiti nemudoma, nemudoma, ti ljudje se, kot sem rekel, utapljajo, in da bo mera polna, pa potem to, zaradi česa sem pa malce manj optimističen, kot sem bil na začetku, pa bom rekel kar razočaran, je razlog, zaradi katerega mislim, da je bil tudi že predhodno povedan, zavračate ta zakon usklajevanjih je bilo dogovorjeno, da se predlog zakona zavrne, saj zavira sprejemanje novele ZPIS, s katero želi vlada razbremeniti regres, a veste, kaj zdaj to pomeni, tisti, ki že imajo, pa bomo e še malo večji regres imeli, so tako vredni za vlado, ker nosijo priljubljenost, volilne glasove, da tistih deset tisoč, ki ne more živeti, ki ne more živeti, ki imajo nižjo pokojnino od minimalnih standardov, niso upravičeni, da se jim predhodno reši situacija, niso upravičeni, ne, po vašem mnenju samo zato bi tisti regres zvišali, da bi rekli, evo, javnim uslužbencem smo plače zvišali, dali smo regres, super, glejte, kako smo dobri, še drugo tranšo bojo novembra dobili, koliko smo mi dobri, teh deset tisoč ljudi, ki se utaplja, je pa za vas nepomembnih zaradi ne ne zaradi vsebine, vi zaradi postopka zavračate ta predlog zakona, ker bi malce kasneje prišel v veljavo, ali pa če mi to pohitimo, lahko to en dva tri naredimo, niti ni nujno, da bi kaj zavračali, in ta argument, da čas vi imate že novelo zakona o pokojninskem invalidskem zavarovanju, ki to spreminja, da tam vse rešuje, krasno super, ampak ta naš predlog v ničemer ne zavira tega, samo izhodišče bo rahlo drugačno, da bojo za deset tisoč ljudi ne bo treba več spreminjati te zadeve, saj ostalo boste pa je isto, torej ni nobenega ne vsebinskega ne proceduralnega razloga, da ste proti, in mislim, da je to eden tistih zakonov, ke pač enostavno ga je treba podpreti v trem državnem zboru, če želi državni zbor ohraniti neko integriteto, ki mu gre, in če je to zbor izvoljencev ljudstva, ki zagovarjajo ljudi, če je, potem enostavno ta zakon mora sprejeti in ne more se čuditi gospodu Lepu iz poslanske skupine Desus Desus stranka upokojencev, ki pravi, ga citiram, to sem si moral zapisati, ker je bilo ne vem iz iz iz vesolja ta misel, ni pa ga primerno s tako lahkoto sprejeti, ne, ni ga primerno, nujno ga je sprejeti, nujno, z lahkoto in to je en tistih zakonov, ki mislim, da je treba po glasovanju za ta zakon javno objaviti tiste, ki so glasovali proti temu predlogu zakona, redko to rečem, ampak pri tem zakonu je pa res treba, k ni komur nič ne jemlje, nikomur nič ne jemlje, izenačuje ali pa vsaj prinaša tisto minimalno poštenost, upošteva vsa načela, ki ste jih predstavniki različnih poslanskih skupin tu v državnem zboru preteklih razpravah predlagali, in je zelo enostavno in hitro sprejeti in tisti, ki bo glasoval proti tem zakonu, poglejte, jaz mislim, da jih je je ta imena je pa res treba objaviti iz enega preprostega razloga, ker morate stati za svojimi dejanji in to je eno od tistih dejanj, ki vas loči od tega, ali je to, kar imate v programu, ali pa to, kar obljubljate, ali pa to kar v predhodnih razpravah državnem zboru rečete, potem se tudi udejanji pri vašem glasovanju ali pa samo blefirate in delate to, kar vam vlada pač predlaga, potem ste pa to res samo glasovalni stroj, daleč nasproti tistemu, za kar se posamezne stranke v sicer javnih nastopih zavzemate toliko. Hvala, hvala